Ich wäre ganz dankbar, wenn der Kollege Cohn Bendit mir einmal sein Verständnis dessen darlegen könnte, was für ihn ein Taliban ist. Das Wort liberaler Taliban ist mir unbekannt, auch das Wort neoliberaler Taliban ist mir unbekannt.

Griechen, Deutsche, andere der Respekt im Umgang miteinander in der Europäischen Union sollte stets Vorrang haben vor wunderbaren rhetorischen Blüten, die ziemlich respektlos sind.